Signora Presidente, onorevoli colleghi, la Repubblica dell'Azerbaigian ha attualmente la presidenza di turno del Consiglio d'Europa, l'organizzazione che guida la difesa dei diritti umani e della promozione della democrazia. La Repubblica dell'Azerbaigian è allo stesso tempo un paese in cui i diritti sono sistematicamente violati, dalla libertà di espressione in particolare su Internet alla libertà di associazione e di riunione, un'assurda contraddizione direi. L'Azerbaigian punta a diventare uno dei principali fornitori di gas per l'Europa, quindi dal punto di vista commerciale o energetico strategico sembra interessarci molto, mentre meno forte è stato finora il nostro interesse per la sua tenuta democratica e per la salvaguardia dei diritti umani. Notizie di stampa e alcuni rapporti delle organizzazioni non governative più importanti ci informano che ci sono decine di prigionieri di coscienza dietro le sbarre per avere espresso la loro opinione da giornalisti, blogger o attivisti, sulla base di accuse pretestuose e soprattutto senza un giusto processo. Inoltre, otto detenuti tra i diciotto e i trent'anni starebbero facendo lo sciopero della fame per sensibilizzare l'opinione pubblica internazionale. Chiediamo all'Europa di fare pressioni sul governo azero affinché siano rispettati gli accordi internazionali che ha sottoscritto, incluso quello che gli permette di presiedere il Consiglio d'Europa.

Chiediamo quindi che la Commissione monitori l'uso di questi fondi. Devono essere spesi in maniera trasparente ed efficace, altrimenti sarebbe come voltare le spalle a quei ragazzi in carcere che chiedono solo un po' di dignità.